tvær utandagskrárumræður fara fram í dag hin fyrri hefst um klukkan ellefu að loknum dagskrárliðnum óundirbúnum fyrirspurnatíma og er um atvinnumál á suðurnesjum málshefjandi er háttvirtur þingmaður ragnheiður e árnadóttir fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara hin síðari hefst klukkan þrettán þrjátíu að loknu hádegishléi og er um skuldir heimilanna málshefjandi er háttvirtir þingmenn gunnar bragi sveinsson félags og tryggingamálaráðherra guðbjartur hannesson verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og standa í hálfa klukkustund hvor forseti vekur athygli á því að gert er ráð fyrir tveimur fundum til viðbótar í